Depuis son assassinat, des centaines d'indigènes et de syndicalistes ont été assassinés au Brésil, quatre simplement, cinq même depuis les quatre derniers mois. Je voudrais que l'on ne se contente pas ici de dénoncer et Bolsonaro et le gouvernement brésilien et de désigner des coupables tout faits. Bien sûr, ils ont leurs responsabilités, mais n'oublions pas cela a été dit et je veux insister sur ce point que la déforestation, que ces crimes contre la planète, la biodiversité, le vivant, que l'accaparement des terres des indigènes, que leur propre génocide, tout cela

C'est pour importer du soja pour nourrir notre cheptel et les bêtes en général, c'est pour importer de l'huile de palme et faire voler nos avions que cette forêt est détruite.

Le temps est venu de regarder notre propre responsabilité, de ne pas simplement être les spectateurs passifs ou même les complices, mais de prendre conscience que nous sommes les coauteurs de ces drames. Vous l'avez dit, Monsieur le Commissaire, et nous vous soutenons sur ce point, nous devons immédiatement changer nos lois, nous devons faire en sorte que le devoir de vigilance gouverne nos accords internationaux, nous devons cesser les traités de libre échange, tels qu'ils sont. Oui, l'Europe doit rester ouverte, mais nous devons faire en sorte d'arrêter et le Mercosur et tout ce qui détruit la planète maintenant.